Chciałbym zapytać Panią, czy tylko dlatego, że kiedyś w Wietnamie panował komunizm i dzisiaj Pani, wywodząca się z grupy, w której jest większość komunistyczna, ma takie straszne kłopoty z tym, żeby potępić to, co dzieje się dzisiaj w Wietnamie?